Y creo que la terminamos de la peor manera con la reforma del Reglamento de Dublín, la reforma del Reglamento de asilo bloqueada y, ahora, creando este nuevo Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, volcando miles de millones de euros en ella, sin tener un mecanismo de salvaguarda de los derechos fundamentales claro, y, a la vez, sin un mandato claro de búsqueda y de rescate en el Mediterráneo —como, por cierto, había pedido este Parlamento en su mandato negociador y como había pedido, en reiteradas ocasiones, en muchas votaciones—. Al final, los Gobiernos criminalizan a las ONG, como al buque Open Arms, al que no se ha dejado zarpar del puerto de Barcelona.